Sie haben keinen adäquaten Zugang zu Gesundheitsvorsorge wir haben es gerade schon gehört und sie haben oft auch keinen Zugang zu ganz einfachen Mitteln wie Sonnenschutzmittel. Sie erkranken sehr viel häufiger an Hautkrebs, und in Tansania sterben 9 von 19 Menschen mit Albinismus, bevor sie 30 Jahre alt werden.

Sie werden ermordet und verstümmelt, weil ihre Körperteile besondere Kräfte versprechen. Albinokinder und babys werden ermordet, sie leben in Angst und Schrecken, wie es für uns kaum noch vorstellbar ist.

Daher müssen die Behörden potenzielle Opfer wesentlich besser schützen.

Ich begrüße es auch außerordentlich und ich hoffe, dass die Europäische Union das unterstützen kann wenn es Menschenrechtsschulungen zum Beispiel für Polizistinnen und Polizisten gibt und sie dort in ihrer Position gestärkt werden. Ich bin froh, dass wir heute hier im Parlament diesen Menschen eine Stimme gegeben haben. Ich hoffe sehr, dass wir zukünftig keine Entschließung mehr zu diesem Thema machen müssen, dass wir dieses unwürdige Thema wirklich gut abarbeiten und den Menschen vor Ort helfen können.